Però faccio la mia dichiarazione di voto, una dichiarazione di voto convintamente contraria, perché penso che sull'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina si stia giocando una partita politica vergognosa, si tratta di un sostegno politico e commerciale al regime parafascista di Porošenko, che continua a reprimere e a opprimere la popolazione civile in Donbas, a non rispettare gli accordi di Minsk. Si tratta di un accordo che, oltre a sostenere il regime parafascista di Porošenko, crea misure dannose per le nostre produzioni, per le produzioni agricole europee quali il miele, l'uva, il frumento, l'orzo e altri

Insomma, qua vogliamo descrivere Porošenko come filo Unione europea, rimuovendo, in realtà, le presenze dell'ultradestra nel suo regime e rimuovendo quello che lui sta facendo contro le popolazioni del Donbas. Mi sembrano ragioni sufficienti, insieme al danno per gli agricoltori europei, per votare contro.